Ale mam drugie pytanie Jeżeli wojna hybrydowa jest taka niebezpieczna i groźna, to dlaczego my nie robimy wojny hybrydowej? Nie widzę planowania wojny hybrydowej przez Unię Europejską. Dlaczego Unia Europejska nie robi jakiejś wojny hybrydowej, nie odpowiada wojną hybrydową na wojny hybrydowe? Po prostu nic takiego nie istnieje, chodzi po prostu o zamówienia wojskowe i podejrzewam ,że chodzi po prostu o to, żeby znów wziąć łapówki za dostawy, a to czołgów, a to czegoś mniej lub bardziej potrzebnego, byle były łapówki dla polityków. I to chyba jest celem powołania tego PESCO.